Herr Präsident! Wie wir alle wissen, ist der menschliche Körper bekanntlich ein guter elektrischer Leiter. Deshalb können elektromagnetische Felder mit hoher Intensität, die bei vielerlei Anwendungen in Industrie und Medizin eingesetzt werden, gesundheitliche Auswirkungen haben. Schlimmstenfalls können bekanntlich bei einer größeren Entladung elektrisch isolierter aufgeladener Objekte über geerdete Personen starke Schockwirkungen bis hin zum lebensgefährlichen Herzflimmern entstehen. Potenzielle Auswirkungen hängen natürlich von der Art des Feldes und von der Expositionsdauer sowie auch vom Abstand ab. Technische Abschirmungen sind zumeist nicht nur äußerst aufwendig, sondern oft auch nicht realisierbar. Damit bleibt die Vergrößerung des Abstandes zur Feldquelle stets die einfachste und wirkungsvollste Schutzmaßnahme. Umso beschämender ist es, dass die auf den von der internationalen Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung 1998 fixierten Expositionsgrenzwerten basierende EU Richtlinie in einigen Ländern untergraben wurde. Es gilt also, die Grenzwerte gegebenenfalls strikter einzuhalten und die Forschung, auch im Bereich der Handy Strahlung, zu intensivieren.